Maar slim betekent evenzeer dat deze investeringen niet altijd op zichzelf kunnen staan.

Een vlugge opstart van dit investeringsoffensief is onontbeerlijk om het succes ervan te garanderen.

Jammer genoeg hebben vele bedrijven nog altijd te kampen met financieringsmoeilijkheden. 66 procent van de jonge bedrijven die in mijn land, België, in 2014 een bankkrediet vroegen, kregen het deksel helemaal of gedeeltelijk op de neus.